Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav podpredsedniku državnega zbora, vsem poslankam, poslancem in vsem ostalim navzočim. Kot je bilo že rečeno, je državni svet, v zakonodajni postopek vložil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. Omenjeno je tudi že bilo, da je cilj predlaganega zakona predvsem odprava zakonskih nejasnosti in okrepitev pravne varnosti vseh udeležencev v prometu z nepremičninami. Predlog zakona odpravlja obveznost sedanjih zavezancev, se pravi upravljavcev, notarjev, pooblaščenih inženirjev geodezije in drugih, da preverjajo obstoj gradbenih dovoljenj, kadar je to kadar je to predpisano in posledično tudi, da se opusti ta prekršek. To seveda ni bilo predlagano v tem smislu, da bi želeli, da se opusti takšno preverjanje, vendar, ker menimo, da zakon neupravičeno to obveznost prelaga na nekompetentne zavezance. Odprava obveznosti preverbe, ali je izdano gradbeno dovoljenje, ko je to predpisano je nujna, zaradi neobstoja javne evidence, ki bi omogočala preverbo omenjenega podatka, na kar je v letnem poročilu za leto dva tisoč sedemnajst opozorila tudi varuhinja človekovih pravic, priporočilo triinštirideset, ki ugotavlja, da bodo omenjene evidence vzpostavljene šele leta dva tisoč enaindvajset, in drug razlog, zakaj smo takšen predlog dali, je, da so osebe, ki so tukaj podane kot zavezanci, strokovno neusposobljene za takšna opravila, da bi ugotavljali, kako je z gradbenimi dovoljenji za posamezen objekt. Naše stališče je tudi, da je omenjena določba zavajajoča, saj preveritev obstoja gradbenega dovoljenja kupcem nepremičnine ne zagotavlja skladnosti gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem, temveč jim lahko za isto nepremičnino naknadno se izreče tudi inšpekcijski ukrep, kar lahko privede celo do ničnosti pravnega posla. Ravno zaradi omenjenega razloga zakonodajalec za omenjeno določbo ni zaščitil kupcev nepremičnin po našem mnenju, temveč je uvedel novo birokratsko oviro brez resne presoje posledic, tako za kupce, zavezance iz petega odstavka triindevetdesetega člena, kot tudi za upravne enote. Zaradi nepopolnih podatkov o letu gradnje in investitorju je iskanje upravnih spisov lahko težavno, saj so starejše evidence še ročne, arhivirane so po abecednem redu investitorjev in pri tem ni povezav z naslovom stavbe ali parcelno številko, opozoriti želimo tudi na to, da so upravičenci iz petega odstavka triindevetdesetega člena zakona, predvsem notarska zbornica, še pred uveljavitvijo zakona, številnimi dopisi, se obrnili na Ministrstvo za okolje s prošnjo za avtentično razlago tega določila in tudi, državni svet je v dopisu Ministrstva za okolje, bil izrecno opozorjen, da je ministrstvo že februarja dva tisoč osemnajst pripravilo in v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele gradbenega zakona, ki je poleg zakonskih sprememb, ki so bile potrebne za implementacijo odločbo odločbe ustavnega sodišča v, ena štiriinšestdeset skozi štirinajst do dvajset, vsebovala tudi rešitev, ki jo sedaj predlaga v tem predlogu državni svet. Želela bi tudi poudariti, da na besedilo samih členov zakona, ki se danes obravnava, Zakonodajno-pravna služba ni imela pripomb. V državnem svetu se zavzemamo za evalvacijo veljavne gradbene zakonodaje, posvetovanje vsemi deležniki in seveda tudi za pripravo celovite novele gradbene zakonodaje, ki bi omogočala čim večjo varnost kupcev. Vendar ponovno poudarjamo, da so nekatere zakonske rešitve nepremišljene in sklicevanjem na zaščito kupcev uvajajo dodatne administrativne ovire, hkrati pa ne dosežejo svojega namena, in sicer da bi kupce ščitile pred nakupom nelegalne gradnje. Zato jim za zagotovitev pravne varnosti vseh udeležencev pravnega prometa, potrebna ta zakon, ta, predlog zakona sprejeti in spremeniti obstoječi zakon, ker pomeni oviro v pravnem prometu, brez da bi dosegel osnovni namen. Hvala lepa za besedo.